Solidariteit met vluchtelingen, solidariteit onder lidstaten.

Alle vluchtelingen die in Griekenland aankwamen na het ingaan van de deal met Turkije op 20 maart 2016, zouden niet mogen worden hervestigd. Waarom niet? Wie heeft dat bedacht?

De afspraak om niet te hervestigen is nergens op papier gezet en toch wordt die uitgevoerd.

Het zijn nog steeds mensen die recht hebben op een nieuw bestaan.